Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de notre temps. Je ne sais pas si quelqu'un va s'opposer à cette requête, mais nous avons ici une demande pour débattre de deux éléments particuliers liés au changement climatique. Il me semble que nous avons déjà un débat prévu à notre agenda sur le changement climatique et je dirais que nous pourrions d'ailleurs déjà prévoir un créneau d'une ou deux heures à chaque session pour discuter des manifestations les plus récentes du changement climatique.